Mais elle n'est pas nouvelle et elle ne fait que se dégrader, ce que nous dénonçons depuis déjà des années. Et la Commission s'évertue à rappeler qu'elle a versé des millions à la Grèce pour gérer cette crise humanitaire, mais dans un tel contexte, l'argent n'est pas suffisant et je voudrais rappeler deux autres choses. D'abord, que la fermeture de la frontière nord de la Grèce a pris au piège des dizaines de milliers de personnes, compliquant ainsi probablement la tâche des autorités grecques.

Alors, au lieu de remettre la souveraineté européenne aux mains du président Erdoğan, la future Commission devrait travailler de façon plus efficace avec le Conseil pour enfin aboutir à un système équitable de répartition des demandeurs d'asile.